Señora Presidenta, hace un año la Comisión presentó su estrategia para que Europa, sus ciudadanos y sus empresas puedan aprovechar todo el potencial de la sociedad digital. Un año después la estrategia necesita recuperar brío, recuperar ambición. Una Europa conectada exige portabilidad de servicios y contenidos, eliminar el geobloqueo injustificado, más coordinación en materia de espectro.

Una Europa creativa exige protección y remuneración justa para los creadores. Animo a la Comisión a cumplir con el calendario comprometido y la animo a ser ambiciosa para que Europa no quede rezagada y pueda aprovechar todo el potencial de la sociedad digital, de acuerdo con reglas justas, iguales y equilibradas.